Suntem cu toții conștienți de dificultățile financiare și nu numai cu care se confruntă fermierii europeni ca urmare a condițiilor climatice nefavorabile, precum seceta extremă din anumite regiuni de pe teritoriul Uniunii. Spre exemplu, în România seceta a distrus în acest an aproape jumătate din culturile de cereale și plante tehnice, iar această situație aduce prejudicii grave sectorului agricol. Pentru a contribui la atenuarea acestor dificultăți, consider că la nivelul Uniunii Europene trebuie urgent luate o serie de măsuri.

Uniunea Europeană a creat Fondul de solidaritate al Uniunii pentru a ajuta populația din regiunile afectate de dezastre naturale, precum inundațiile. Trebuie găsite soluții și în cazul secetei, având în vedere că acest fenomen are implicații majore atât asupra fermierilor, cât și asupra securității alimentare.